Señor presidente, señor comisario, señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, señor Danjean, por el informe que nos ha presentado y sobre todo por la celeridad y la diligencia con la que ha trabajado. Yo creo que este ámbito de la seguridad es un ámbito en el que no debemos dormirnos, y creo que, además, sitúa este informe en una perspectiva muy adecuada, que es la de constituir un primer paso de una estrategia más ambiciosa en lo que se refiere a reforzar las capacidades de seguridad y de defensa de nuestros países socios. Creo también, señor presidente, que es importante distinguir en qué medida podemos insertar dentro de la política de seguridad la política de ayuda al desarrollo. Este es un elemento esencial de la estrategia europea de seguridad y es un elemento esencial también de la estrategia común de la Unión Europea, de la estrategia global en todo lo que se refiere a conflictos y a situaciones que refuercen nuestra seguridad. Creo que el objetivo —lo decía muy bien el comisario— es que la acción de la Unión Europea tenga una posibilidad de ejercitarse de forma más flexible y de forma más eficaz y, sobre todo, en un catálogo definido de intervenciones, con una serie de países amigos, una serie de condiciones limitadas y también diría, señor presidente, como nos ha explicado el comisario, en un ámbito en el que se excluyan las armas, las municiones y todos los materiales letales. Creo, señor comisario, que es importante que recordemos que estamos afectados por amenazas globales como el terrorismo y los extremismos. Por lo tanto, entiendo que invertir en todo aquello que afecte a la seguridad de nuestros socios y de nuestros vecinos es invertir también en la seguridad de la Unión Europea y en la seguridad de todos.